Negativní účinky chronického působení hluku jsou vědecky přesvědčivě dokázány, proto je ochrana zdraví v této oblasti nezbytností. Návrh Komise se zaměřil v podstatě pouze na hluk vytvářený motory osobních a nákladních automobilů, což si myslím, je od počátku trochu ke škodě celé zprávy. Moje představa byla vždy o něco komplexnější a jsem přesvědčen, že by v budoucnu tato legislativa měla mapovat i vliv silničního povrchu, kvality pneumatik, aerodynamického hluku a řízení dopravy. V průběhu práce na této legislativě se objevily 3 kritické body povinnost tzv. labellingu, povinného uvádění hodnot hlučnosti výrobcem, tzv. AVAS systém, který bude generovat zvuk u téměř bezhlučných, elektrických a hybridních vozidel a zvýší bezpečnost chodců a příloha III, tabulka vlastních hodnot pro jednotlivé kategorie motorových vozidel. Zatímco u prvních dvou zmíněných problémových bodů se podařila najít shoda napříč politickými stranami ve výboru ENVI, tak příloha III náš výbor rozdělila. Ve výsledném hlasování pak velmi těsně zvítězil návrh stínové zpravodajky SD Judithy Merkiesové. Vážení kolegové, nemám radost, že kromě výše uvedených faktů se na tomto místě musím zmínit i o negativní a pomlouvačné kampani, která je úzce spjata s projednáváním této zprávy ve výboru a velmi vážně se mě osobně dotýká. Byla účelově spuštěna jistou holandskou organizací a je bohužel podporována i některými mými kolegy. Celá kauza se snažila vytvořit dojem, že jsem jakýsi nastrčený agent automobilového průmyslu pracující v jeho žoldu. Spoluautoři této diskreditační kampaně neváhali dokonce zajít tak daleko a vytvořit falešné webové stránky, které měly mé finanční propojení s jednou z automobilek prokázat. Přesto, že mnou navržený kompromis tyto lživé argumenty přesvědčivě vyvracel, mediální bublina byla již vypuštěna do světa. Žila si svým životem a ve výsledku pozdržela projednávání celé této zprávy na výboru o několik týdnů. Chtěl bych z tohoto místa poděkovat předsedovi výboru ENVI panu Matthiasovi Grootemu, který po prošetření vydal jasné prohlášení, které jakoukoliv moji podjatost vyloučilo. V závěru mi dovolte zdůraznit, že mnou navržený obsah přílohy III, o které jsem již hovořil, je opravdovým kompromisem, který výrazně snižuje hluk motorových vozidel a zároveň umožní automobilovému průmyslu zvládnutí tohoto technicky náročného úkolu.

Pakliže chceme jít do Rady s návrhem, který bude životaschopný, hlasujme prosím pro pozměňovací návrh